Szeretném felhívni azokra a figyelmet, akik fiatalok, de egyben más hátrányokkal is küzdenek ők a fogyatékossággal élő fiatalok.

Én állítom, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok nagy része ebbe a csoportba tartozik. Én magam is szorgalmazom, hogy minden munkanélküli számára biztosítani kell az eddiginél jobb tájékoztatást a különböző foglalkoztatási programokról. De épp a fogyatékossággal élő fiatalok nem tudnak hozzáférni ezekhez, mert az Európai Unión belül a közszolgáltatások nagy része még mindig nem akadálymentes.

Szeretném felszólítani az Európai Bizottságot, hogy a jelentés alapján készítsen elő hatékony intézkedéseket, hogy ezek a szolgáltatások valóban hozzáférhetők legyenek a fogyatékossággal élő fiatalok számára. Úgy látom, maradt még egy kis idő. Ma és holnap az Európai Parlamentben sok fogyatékossággal élőt lehet látni, ugyanis holnap egy nagy rendezvény lesz.